Spoštovana predsedujoča, drage kolegice, dragi kolegi, veseli me, da vas imam prvič možnost nagovoriti, in to priložnost bi želela izkoristiti za temo, o kateri se pogovarjamo po eni strani veliko, ampak po drugi očitno premalo. Odvisno od primera oziroma od države oziroma od takšnih ali drugačnih političnih igric. Govorim o vladavini prava in ob tem me veseli, da je potencialna bodoča predsednica Komisije izpostavila, da bo vztrajala na vzpostavitvi evropskega mehanizma, ki bo zagotovil spoštovanje te temeljne vrednote v vseh državah članicah. In čeprav zadnjič ni želela konkretno govoriti o primeru, bi vseeno na tem mestu še enkrat izpostavila hrvaško nespoštovanje arbitražne razsodbe. Verjamem, da bo to gospa von de Leyen enkrat tudi jasno povedala za razliko od njenega predhodnika, ob tem pa želim izpostaviti, da bom od vodstva Komisije zahtevala objavo pravnega mnenja glede arbitražne razsodbe. Želim, da se spoštuje vladavina prava, in verjamem, da nisem edina.